A lepa. Zdaj, če se pogovarjamo, no, o temle zakonu, je treba malo pogledati kakšne stvari, no. Zdaj, res je veliko enih informacij, ki so polovične, kot da niste zakona prebrali, kot da niste prebrali ustavne odločbe, kot da niste prebrali zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Jaz nočem biti neprijazna, ampak nekaj osnovnih stvari očitno je treba povedati, no. izpostavljeno je bilo v nekaterih razpravah, da bi najraje zdaj kar zasebne šole ukinili. Glejte, ne gre. Ne gre. Javne ali zasebne šole ni danes vprašanje. V Sloveniji so javne in zasebne šole in to dopušča ustava, zato jih tudi imamo. In vračati se zdaj nekam nazaj za dvajset let ne bo šlo, no. štiriinpetdeseti in sedeminpetdeseti člen ustave govori o tem, da, torej omogoča zasebne šole. Zasebne šole v resnici sploh niso zasebne šole, zato ker so šole s koncesijo. To pomeni, če si preberete štiriinsedemdeseti člen zakona o financiranju vzgoje izobraževanja, da jim je država podelila koncesijo. Torej, koncesija se dodeli z odločbo na podlagi javnega razpisa, koncesijo dodeli minister, razen za predšolsko vzgojo, ki jo dodeli lokalna skupnost. In šole, ki jim je ministrstvo dodelilo koncesijo, sklenejo z ministrstvom pogodbo in po tej pogodbi so financirane. Nekateri ste citirali evropske direktive, ne, in stališča, da ni nujno, da država, sofinancira zasebne šole. Res ni nujno. Pri nas sofinancira samo šole s koncesijo. Šole, ki jim je država rekla, vemo, kaj je koncesija, sodelovanje javnega in zasebnega ki jim je - ja ne vem, očitno vsi ne vejo, ne, da so to šole s koncesijo in razlagajo o zasebnih šolah, a ne. Državna sekretarka, cel dan imate čas, da bi kaj povedala pa niste, no. Če se, če kaj ne drži, kar sem jaz povedala, boste me lahko popravila. Potem nekateri imamo zelo kvalitetno javno šolstvo. Ja, saj mu noben nič noče. Mi samo želimo urediti nekatere stvari, ki ne, sledijo o, odločbi ustavnega sodišča oziroma so nepravične do nekaterih. Glejte, in tisti, ne, ki pravite, da - kolega Brglez bi najrajši, da, da, zasebnih šol sploh ne bi bilo. Ustavno sodišče je že presodilo, da odločitev države, da ne dovoli zasebnih šol, temveč samo javne, v praksi zaradi izredne rigidnosti težnje javnih šol načeloma ni več v sorazmerju s pojmovanjem demokratične družbe. Torej, osnova demokracije je, da je tudi možnost zasebnih šol. Ministrstvo vam je v stališču zapisalo, od kdaj imamo zasebne šole, zakaj jih imamo, kako so urejene. In ne drži, kar nekaj navedb, ki so bile tukaj podane. Zelo jasno vemo. Javni program, ki ga izvajajo v zasebnih šolah, je sofinanciran s strani države. Povedano je tudi že bilo, da je takih šol šest. Manj kot en procent. Manj kot en procent. In velika razlika je med njimi. V waldorfski šoli v Ljubljani program financiramo stoprocentno, ker je bila ustanovljena pred letom šestindevetdeset, v waldorfski šoli, enaki šoli v Mariboru, pa financiramo program petinosemdesetprocentno. A se to vam zdi v redu? So ti otroci, ki hodijo v te šole, enakovredni? Niso. In to je dvesto otrok. Dvesto otrok. Kolegica Violeta je rekla, da je to napad na javno šolstvo. Povedala sem - šest šol je, dvesto otrok hodi v te šole, zraven imamo pa štiristo javnih šol plus podružnice, skupaj sedemsto sedemdeset šol, v katere hodi sto sedeminsedemdeset tisoč otrok. In nekateri očitate šolam s koncesijo, da, zavračajo otroke. Res jih morajo kdaj zavračati, ampak ne zato, ker bi hoteli delati selekcijo in oni izbirati, ampak zato ker je ponavadi več želja, kolikor je mest. Mi bi lahko imeli v Sloveniji veliko več zasebnih šol. Ste rekli: "Nekateri imajo problem s katoliškimi." Triinsedemdeset procentov državljanov se izreče za katolike oziroma kristjane pa imajo tri šole. Tri šole. Kako je to izpolnjevanje, ustavne, da lahko starši otroka vzgajajo po svojih nazorih in tako, kot mislijo, da je za njega v redu? Že, že v osnovi to kršimo. In zato tudi, imamo in zakon in ZOFVI in tako naprej, ki nam omogoča - ampak v zadnjih ne vem koliko letih nismo nobene zasebne šole ustanovili. Torej, se ustanovijo, ampak ne zaprosijo za javno veljavni program, kot je bilo že rečeno, ki ga podeli država in minister in zato so tu tudi na koncu veljavna spričevala. Ni treba iti na neko javno šolo, potem delati izpite. Tako, kot je včasih bilo. Pa ponekod še vedno je, ne. Če so kakšne gimnazije, ki niso pač s koncesijo. Zdaj, gospod Perič iz SMC-ja je rekel, da je minister odločneje stopil na pot reševanja tega problema. Jaz te odločnosti glih ne vidim, bi mu pa predlagala, da gre svoji nekdanji ministrici Maji Makovec Brenčič povedat, da ni dovolj odločno stopila k in zato se tu stvar ni uredila, a ne. Kolega iz Desusa, ste rekli: "Dejmo verjeti ministru." Ja, mi velikokrat verjamemo. Pa čakamo eno leto pa še eno pa še eno pa se nič ne zgodi. A veste. Potem pa mi naredimo. Ne ... Ker drugače lahko čakamo do takrat, ko bomo že vsi sivi. Isti problem bo, kot je bil. Glejte. Vlada, Mira Cerarja, gospa Brenčičeva je pripravila predlog. V koaliciji, kjer ste imeli dvotretjinsko večino. Pa ste bili na koncu SD in Desus proti. In kolegi iz SMC-ja tudi zdaj ne boste prišli skupaj. Vam zdajle povemo. Ker poznamo vse, mislim, spremljamo stvari že predolgo, a ne. Vi pridite k nam. Mi se bomo prej zmenili najbrž, kot se boste pa dogovorili z SD-jem. Ker SD ima tukaj problem. Ne ... Saj so povedali, v čem vse je problem. In, v normalnih demokracijah je to normalno. Mi pa, ko smo še daleč od tega, je pa seveda, bog ne daj, iti k opoziciji kaj vprašat pa se kaj dogovorit, ne. Mi bi morali zdaj prositi vlado. Sem že ne vem kolikokrat povedala - edinkrat, ko smo sodelovali tako, kot se za moje pojme sodeluje, je bilo v času prve Janševe vlade, leta dva tisoč štiri do dva tisoč osem, ko smo imeli podpisano partnerstvo za razvoj s socialnimi demokrati, ki so bili takrat v opoziciji in smo sedemdeset procentov zakonov uskladili z njimi. Zahtevalo je več časa, ampak na koncu smo veliko stvari sprejeli skupaj. In zame je to normalni, normalen način dela. Ne pa stalno izključevanje in potem nas obsojati, da nočemo sodelovati. Vi ste močnejši. Ne? Vi bi morali nas povabiti k sodelovanju. Zdaj, kolega Brglez je rekel: "Gre za pretkan politični boj." Ta je pa res zelo huda, no. Ta je pa res zelo huda. Poglejte si magnetogram. Mislim, da itak ni treba komentirati, ker sami poveste, kaj, kaj si mislite o stvareh, ne ... In, kolega iz Desusa - prej je Jelka lepo povedala: "Odprite zakon o financiranju, zakon o osnovni šoli, pardon, in si poglejte petnajsti člen, ki govori o obveznem programu, torej, kaj je obvezni javni program, predmeti, matematika, fizika, vse ostalo, in potem si poglejte dvajseti člen, ki govori o razširjenem programu." Ne? Kateri je zapisano: "Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov." Vse je zapisano, a veste. In zelo jasno je - zelo jasno je, kaj je, javno veljavni program in osnovni program, ki se financira stoprocentno in se mora, ker v ustavi piše, sedeminpetdesetem členu - "osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev". Za vse otroke. Za tiste, ki so v javni šoli, in za tiste, ki so v šoli s koncesijo. ker oboji delajo po istem programu, oboji na koncu dobijo enako spričevalo, oboji imajo enako ur matematike in tako naprej. Zdaj, treba je pač stvari in dokumente malo pogledati, no, potem pa se lahko o teh stvareh pogovarjamo.